Monsieur le Président, dans nos séances du jeudi matin, dites de bonne conscience, vous évoquez le cas du journaliste Mehman Huseynov. En effet, celui ci vient de subir une peine de deux ans d'emprisonnement pour avoir dénoncé le régime autoritaire d'Aliyev. Oui, ce régime est autocratique, mais qu'a fait l'Union européenne vis à vis de ce régime? Je rappellerai que, le 16 novembre 2016, le Conseil a confié à la Commission un mandat en vue de la négociation d'un accord global avec l'Azerbaïdjan.

Nous savons que les dirigeants de l'Union européenne n'ont qu'une obsession entraîner les nations et les peuples européens dans une nouvelle guerre froide contre la Russie. Ce faisant, comme toujours, les petits commandités de la politique des cénacles mondialistes visent à fragmenter le continent européen. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à nouer, comme je viens de l'évoquer, des relations de plus en plus étroites avec le régime de Bakou. Nous savons qu'un gazoduc est actuellement en construction entre l'Azerbaïdjan et les pays membres de l'Union européenne, alors que notre sécurité d'approvisionnement en hydrocarbures devrait plutôt passer par des accords avec la Russie. Pour l'Union européenne, donneuse de leçons, l'odeur des hydrocarbures l'emporte sur le droit de la personne. Je voudrais savoir ce que notre collègue Norica Nicolai, rapporteure du rapport du Parlement européen sur ce nouvel accord européen avec l'Azerbaïdjan, pense de cette affaire. Si j'en crois le quotidien français Libération elle aurait refusé de s'exprimer sur un autre cas précédent de violation des droits de l'homme en Azerbaïdjan, celui de Yunis Safarov, en renvoyant vers un article de l'Agence de presse azerbaïdjanaise, laquelle n'est rien d'autre, bien sûr, qu'un organe officieux du régime. Qu'en pensent les membres du groupe ALDE surtout prêts à nous donner, en général toujours, des leçons de démocratie?

Pour nous, le véritable partenaire et ami des peuples européens dans le Caucase, c'est le peuple arménien.